comme si le secrétaire d'État américain n'avait pas brandi au Conseil de sécurité des Nations unies une fiole de poudre de perlimpinpin, qu'il présentait comme le dernier avatar des armes de destruction massive de Saddam Hussein comme si on ne nous avait pas menti dans l'affaire du Kosovo, en présentant les gentils Albanais comme victimes des méchants Serbes

Vous avez oublié tout cela? Vous croyez tout ce que l'on vous dit?

Est ce qu'il profite à Assad? Évidemment, non! Alors, vous devriez au moins avoir le doute qui, moi personnellement, m'a envahi depuis le début de cette affaire!